Nemôžem však súhlasiť so skutočnosťou, že Komisia sa chystá financovať eticky absolútne neprípustný výskum, pri ktorom sa ničia ľudské bytosti embryá naši blížni.